Hvala za besedo, predsedujoči. To vprašanje podajam v imenu vseh uporabnikov slovenskega javnega prevoza, še zlasti tistih, ki se vozijo pa vozimo s Slovenskimi železnicami, torej z vlakom. Zakaj? V javnost je v zadnjih tednih pricurljala informacija, da Ministrstvo za infrastrukture infrastrukturo, načrtuje investicijo v širitev avtoceste okoli Ljubljane. Ta investicija naj bi koštala osemsto milijonov evrov. Zdaj, nobeni dokumenti v tej državi tega ne predvidevajo. Tega ni v koalicijski pogodbi, bilo je v tisti inačici koalicijske pogodbe z NSi-jem, no, ko smo pa, ko je pa v sliko vstopila Levica, smo pa ta sredstva oziroma to prioriteto preusmerili raje v modernizacijo železnic in posodobitev javnega prevoza, hkrati pa to stališče delijo tudi strateški dokumenti o razvoju prometa, ki jih imamo v tej državi. Argumenti so seveda jasni. Vlaganje v trajnostno mobilnost je edino smiselno. Več ceste pomeni samo več cestnega prometa in zelo kratkotrajno rešitev pri problemu pretočnosti, hkrati pa zapuščanje trajnih negativnih posledic na okolje in na zdravje ljudi. Če začnem pri emisijah, že zdaj je promet v tej državi odgovoren, cestni promet, odgovoren za dvaintrideset odstotkov vseh toplogrednih plinov. Večino od tega odpade na ceste. No, medtem pa smo soočeni s podnebno krizo, ki nas bo v desetletju in pol popolnoma povozila, če nanjo ne bomo začeli odgovarjati radikalno in takoj ukrepati z resnimi, z resnimi investicijami, ki so okolju prijazne. Kaj boljša slika ni niti pri vprašanju zdravja ljudi. Ljubljanski inštitut za varovanje zdravja opozarja, da je tveganje za obolenje za astmo, neposredno ob cestah, torej v pasu petinsedemdeset metrov ob cesti, petdesetkrat višje za tiste, ki živijo znotraj tega pasu, kakor za tiste, ki živijo, ne vem, do tristo metrov stran, od ceste. Ob tem, v tem pasu, odrašča do deset tisoč mladostnikov do osemnajstega leta starosti. Ne nazadnje, pa tudi same finance niso nezanemarljiva dimenzija - osemsto milijonov evrov je veliko denarja, hkrati pa imamo regionalno razvojno agencijo, ki jo nekaj let nazaj priobčila študijo, da bi za dvesto milijonov evrov, ki bi jih usmerili v železniški promet, lahko dvignili število potnikov v ljubljanski urbani regiji za petinštirideset odstotkov, na nekaterih relacijah pa kar za med osemdeset in sto odstotkov. Ena izmed takih relacij poteka tudi med Kranjem in Ljubljano, za eno izmed vmesnih postaj v moji domači Škofji loki, kjer se jaz samo recimo vkrcam na vlak. S tako investicijo bi vlak postal časovno in stroškovno, učinkovit, zato me zanima, zakaj, gospa ministrica, bi raje vlagali v asfalt in beton kot v tire in v vlak. Hvala.